eins og komið hefur fram í umræðunum í dag sem ég vil þakka sérstaklega fyrir og þakka hæstvirtum forsætisráðherra kærlega fyrir hans góðu yfirferð og öðrum þingmönnum fyrir umræðurnar hér þá er alveg ljóst og má vera stjórn og stjórnarandstöðu ljóst alveg sama hvaða hugmyndir menn hafa um þau verkefni að ríkisstjórnin hefur frá því að hún tók við sett langflest ef ekki öll stærstu málin sem voru til umræðu á vettvangi stjórnmálanna í farveg það er þess vegna eilítið kostulegt að hlusta til dæmis á formann samfylkingarinnar sem fór hér mikinn áðan í ræðustóli og talaði um ráðaleysi stjórnvalda ég veit ekki alveg hvort það er að ráðin sem hann hefur gefið hafi ekki verið fylgt tala eins og lítið hafi gerst það

mál lýðveldisins og það eitt og sér ættu að teljast talsverð tíðindi í huga formanns samfylkingarinnar annað sem menn tala hér um til dæmis fyrrverandi fjármálaráðherra sem talar þannig og ég held að hann sé að meina það þegar hann segir að ríkisstjórnin afsali sér tekjum með skattalækkunum hún afsalar sér tekjum það er bara þessi grundvallarmunur á hugmyndum þeirra sem stjórna eða eru við stjórnvölinn og eru hluti af ríkisstjórn í dag og þeirra sem sitja hinum megin við borðið núna en sátu við ríkisstjórnarborðið fyrir nokkrum mánuðum að tala um skattalækkanir eins og afsal ríkisvaldsins af tekjum en ekki það eins og við séum að taka fjármuni af almenningi sem er ráðstöfunarfé almenningi er alveg stórfurðulegt og það er líka eitt af þessum risastóru verkum sem ríkisstjórnin hefur sinnt á undanförnum vikum og mánuðum auðvitað ekki þannig að allir séu sammála því það er að tryggja það að undirstöðuatvinnugreinarnar í landinu sjávarútvegur og ferðaþjónusta geti starfað áfram og það skiptir ekki bara fyrirtækin í sjávarútvegi máli heldur fólkið í þessu landi sem þarfnast atvinnu og uppbyggingar aftur er stórfurðulegt að hlusta á forustumenn stjórnarandstöðunnar tala um það eins og það sé merki um það að ekkert hafi gerst risastór mál sem er búið að rífast hér um á vettvangi landsmanna í langan langan tíma svo eru það skuldamálin aftur talar stjórnarandstaðan eins og ekkert hafi gerst samt var samþykkt hér fyrir ekki svo mörgum vikum aðgerðaráætlun um það að taka á skuldavanda heimilanna aðgerðaráætlun sem er með því yfirbragði að slík aðgerðaráætlun hefur aldrei áður verið samþykkt á þingi íslendinga en samt leyfa menn sér að segja að lítið sem ekkert hafi gerst þrátt fyrir að kannski þrjú af stærstu málum held að með mikilli virðingu fyrir stjórnmálunum og mikilli virðingu fyrir því að tala við hvort annað af virðingu og tala við hvort annað af ákveðinni skynsemi þá er þetta á mörkum þess að vera boðlegt vegna þess að það margt hefur breyst í íslensku samfélagi síðan er hægt að tala um öll hin málin sem hafa verið sett í farveg mörg hver sem hafa verið tekin upp af vettvangi síðustu ríkisstjórnar góð mál sem hefur verið haldið áfram af krafti í tíð núverandi ríkisstjórnar fullt af góðum málum hér var talað um að menn töluðu ekki saman í stjórnmálum og það væri kannski skynsamlegt fyrir núverandi ráðherra að ræða við fyrrverandi ráðherra ég hef átt mikil og kröftug og öflug og góð samskipti við fyrrverandi ráðherrana í mínu ráðuneyti ögmund

er meira en ósanngjarnt og lyktar af dálítið leiðinlegri pólitík svo ég sé alveg ærleg hér en mig langar hæstvirtur forseti að víkja aðeins að þeim málefnum sem heyra undir mitt ráðuneyti og heyra undir þeim mikilvægu verkefnum sem ég tekst við á hverjum degi og lúta að innviðum í samfélaginu og lúta að auknu öryggi fólks í þessu landi þar eru mjög mikil og stór og mikilvæg verkefni sem hefur af mörgum verið sinnt mjög vel á undanförnum árum á íslandi mjög vel og við búum því ráðuneyti það sem við erum hins vegar sérstaklega að huga að og ég vil upplýsa þingið um er að við erum að skoða hvernig við getum minnkað umfangið það er við getum hraðað málsmeðferð og bætt nýtingu fjármuna þannig og tryggt að afgreiðsla gagnvart almenningi sé fljótari og skilvirkari en hún

í góðu sambandi við þessa aðila og góður grunnur hefur verið lagður að því og ég vona og treysti því að okkur takist vel í þeim málum einnig erum við að skoða það hvernig við getum hægt á ákveðnum fjárfestingarverkefnum sem eru þess eðlis að við ráðum ekki við þau nákvæmlega núna og það þekkir fyrri ríkisstjórn líka við höfum gengið frá leigu á þyrlum sem skiptir miklu máli fyrir landhelgisgæsluna við höfum leið að skoða það og ég hef talað fyrir því að við höldum áfram við uppbyggingu á fangelsi á hólmsheiðinni til að tryggja það að við getum sinnt því verkefni vel og örugglega og reynum að gera það líka eins hagkvæmt og mögulegt er eins þurfum við að skoða mjög kostnaðarsöm rekstrarverkefni sem eru

kannski er stærsta og mikilvægasta öryggisverkefnið sem við stöndum frammi fyrir í mínu ráðuneyti nákvæmlega núna það er efling löggæslunnar og ég hef lagt alla áherslu á það að fá tækifæri til þess að vinna í samræmi við stjórnarsáttmálann sem lýtur að því að efla löggæsluna þar er algert bakbein í þeirri vinnu mjög góð þverpólitísk vinna sem unnin var á síðasta kjörtímabili og lögð fram í mars síðastliðnum þar

þingsins á hausti komanda hvernig við sjáum það fyrir okkur og mun óska eftir aðkomu allra stjórnmálaflokka í þá vinnu líkt og verið hefur í þessu mikilvæga verkefni síðan er það eins og hæstvirtur forsætisráðherra kom inn á hér áðan millidómstigið sem hefur verið sett í farveg með stofnun nefndar til að tryggja það að við getum innleitt millidómstig á þessu kjörtímabili það stendur til að gera það með þeim hætti og efla þannig dómskerfið á íslandi og tryggja að það sé sambærilegt við það sem best þekkist svo eru það auðvitað samgöngurnar sem skipta ótrúlega miklu máli fyrir okkur öll svo miklu máli fyrir sveitarfélögin og aðila út um allt land þar erum við að reyna að vinna í samræmi við samgönguáætlun en um leið erum við auðvitað að skoða nýjar lausnir nýja möguleika til fjármögnunar aukið val hvað varðar

þurfum að breyta því hvernig við vinnum í málunum við þurfum að stytta málsmeðferðina og við þurfum að gæta þess að þeir sem raunverulega þurfa á þeirri aðstoð að halda þeir sem raunverulega þurfa á pólitísku hæli að halda fái slík svör skjótt og örugglega og aðrir fái leið skjótt og örugglega í þessu sambandi höfum við litið sérstaklega til noregs sem hefur gert þetta mjög vel og afgreiðir þetta mun fyrr heldur en við og betur en hafa jafnframt dregið saman í kostnað og þannig náð að nýta fjármagnið betur til þeirra sem raunverulega þurfa á því að halda síðan eru þau auðvitað þessi verkefni sem eru stöðugt í vaktinni það eru verkefni sem tengjast landhelgisgæslunni það eru verkefni sem tengjast fangelsismálum sem því miður eru ekki í nægilega góðri stöðu hér á landi við fáum of

hvernig við getum tryggt almenningi það að tækin sem við nýtum og notum á hverjum einasta degi séu örugg og menn geti treyst því að þeir njóti persónuverndar í því samhengi síðan er það sem lýtur að sveitarfélögunum ég mun flytja frumvarp í samræmi við stjórnarsáttmálann um það að lágmarksútsvar verði þarna afnumið þannig að frelsi sveitarfélaganna verði aukið hvað það varðar þetta er verkefni sem við hyggjumst fara í fljótt og örugglega og tryggja þannig að sveitarfélögin geti ráðið ráðum sínum meira í því og sú ábyrgð sem þau hafa sýnt í fjármálum á undanförnum árum sem eru eftirtektarverð og mörg sveitarfélög hafa gert það afar vel þeim sé umbunað með einhverjum þeim hætti að ríkisvaldið segi að við treystum þeim til að fara með sín mál hæstvirtur forseti ég vil fyrst og síðast þakka fyrir umræðuna hér ég fullvissa þingheim og aðra um það að

verði sannarlega sinnt